Hvala lepa. Spoštovani gospod minister! Ne bo darila od mene, ampak vprašanje, ki bo pomagalo verjetno veliko ljudem. Moje vprašanje izhaja iz problematike delavcev, ki v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega prebivališča in nimajo pogojev za to. V zadnjem obdobju sem se namreč srečal kar z nekaj delodajalci, ki ta problem srečujejo v svojih podjetjih in imajo delavce, večinoma tujce, ki so napoteni na delo pretežno v države članice Evropske unije. Težave se pa pojavljajo pri izpolnjevanju zakonskih določb za prijavo začasnega ali stalnega prebivališča, ker napoteni delavci zaradi narave svojega dela pri nas namreč ne prebivajo, po opravljenem delu se večinoma vrnejo v države, od kod so prišli, pri nas se ustavijo le za krajši čas, in sicer, večinoma za ureditev, podrobnosti in formalnosti pri svojih delodajalcih, v bankah, poštah in tako naprej. Problemi, ki se pojavljajo, so vezani na nujnost prijave prebivališča, in ti problemi so takšni, da imajo napoteni delavci težave pri vročanju pošte, pri odprtju transakcijskih računov, pri urejanju davčnih postopkov pri Davčni upravi Republike Slovenije oziroma Finančni upravi, kar jim je, dodatno otežilo nemoteno opravljanje delovnega procesa, ker morajo se ustaviti, opraviti to in potem nadaljevati z delom. To seveda ni dobro tudi za delodajalca in in to ne ustreza. S strani upravnih enot zaradi neizpolnjevanja pogojev za prijavo prebivališča, pogosto sledijo izvedbe ugotovitvenih postopkov za odjavo prebivališč, kar je povsem pravilno in skladno z zakonodajo. Ugotavlja se tudi, da prihaja do fiktivnih prijav prebivališč, predvsem tujcev z izdanim dovoljenjem za prebivanje, ki so napoteni na delo v tujino, predvsem iz razloga, da se izognejo administrativnim oviram, ki so s tem povezane. Fiktivne prijave seveda ne moremo jemati ali predstavljati kot rešitev problematike in zato me zanima, ali in predvsem v kakšni smeri na vašem ministrstvu razmišljate o spremembah veljavne zakonodaje, s katerimi bi se zagotovila celotna rešitev problematike delavcev, ki v Republiki Sloveniji zaradi narave svojega dela ne izpolnjujejo pogoje za za prijavo prebivališča? Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je že nekaj uredilo, ko gre za obrazec Aena in tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, to je rešeno, vendar, odprto ostaja vprašanje pri izpolnjevanju pogojev za prijavo prebivališča. Hvala za vaš odgovor.